C'est à dire, quels sont les rapports que l'Union européenne peut avoir, doit avoir, et comment se structurent ces rapports avec des dictatures.

Il y a un mois, je n'ai pas entendu ceci au Parlement européen.

On a mobilisé des fonds exceptionnels pour aider justement les populations. Il faut mobiliser des fonds exceptionnels pour aider maintenant les populations en Tunisie et en Égypte, parce que les raisons de la révolte, c'était d'abord la faim, c'était la misère, et que si, dans la transition démocratique, il n'y a pas aussi un allègement de la misère, on risque qu'une partie des révoltés passe, par exemple, du côté des fondamentalistes et des intégristes. On ne peut pas attendre. Je crois donc que la Commission doit proposer un paquet considérable à la Tunisie et à l'Égypte et dire que la démocratie, c'est bon, parce que ça fait venir aussi des fonds. En même temps, je crois que le voyage de Mme Ashton ne suffit pas aujourd'hui.

Il n'y a que des hommes alors que les femmes étaient dans les manifestations. Il faut donc accompagner ce processus et je crois que la Commission, comme elle l'a fait dans le temps pour l'Est, doit proposer son aide dans les contenus constitutionnels qui sont nécessaires, c'est à dire qu'il faut être présent politiquement, juridiquement et économiquement. Et puis une dernière chose.

Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Je crois que ce n'est pas le bon signal. Il faut protéger Israël, mais, aujourd'hui, il faut revoir la politique de tout le monde dans cette région et également la politique du gouvernement israélien.

Et donner une prime aujourd'hui à Israël en rehaussant techniquement l'accord d'association serait un mauvais signal pour toute la région.